Pani Przewodnicząca! Chciałbym poruszyć wątek humanitarny związany akurat z Republiką Środkowoafrykańską. Oto dostałem, między innymi, list od zakonników polskich, którzy tam pracują.

Nawet wiemy do jakich wysokich przedstawicieli administracji w Czadzie te samochody trafiły.

Najgorsze jest to stwierdza tenże zakonnik że ci ludzie, którzy łupią ten biedny kraj, wracają do Czadu i tam jak bohaterowie są przyjmowani między innymi przez prezydenta Czadu.